Tisztelt képviselő úr! Ön említette, hogy az egyik legnagyobb európai érték, amit sikerült ráadásul szélesebb körben is elfogadtatnunk, ez a halálbüntetésnek az eltörlése, és valóban én is így gondolom. Ugyanakkor szerintem az Európai Unió hitelességét nagyban aláássa az, ha van olyan tagország, ahol ezt legitim vitának állítják be újra és újra. Kérdezem Önt, hogy milyen eszközt lát a retorikai fordulatokon túl, hogy az ilyen hangokat az Európai Unión belül egyszer s mindenkorra el tudjuk nyomni, mármint azokat, amelyek halálbüntetést feszegetnek.